Gospođo predsjednice, kao zastupnica iz Hrvatske, članice s najduljom vanjskom kopnenom granicom, iznimno sam zadovoljna time što Unija konačno na konstruktivan način pristupa izazovima migracije te nastoji uvesti reda u sustav i zaštititi svoje vanjske granice. No, dobro zakonsko rješenje ne može dati rezultata ako ga se dosljedno ne primjenjuje pa očekujem kako će se uredba, suprotno nekim najavama, od početka operativne primjene ipak provoditi i na vanjskim granicama, kako joj i samo ime nalaže. Nejednaka primjena na članice Schengena i države poput Hrvatske, koje to još nisu, obezvrijedila bi naša nastojanja da se bez diskriminacije zaštite interesi svih članica i podigne razina sigurnosti u cijeloj Europskoj uniji. Operativni izazovi koji bi proizišli iz nejednake primjene ove uredbe također nisu zanemarivi i zato smatram da bi nam jednaka primjena trebala biti apsolutni prioritet.